forseti vill geta þess að atkvæðagreiðslur fara fram að loknum óundirbúnum fyrirspurnatíma að atkvæðagreiðslum loknum fer fram utandagskrárumræða um endurskoðun á tekjum af lottói málshefjandi er háttvirtur þingmaður jón gunnarsson innanríkisráðherra ögmundur jónasson verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt annarri málsgrein fimmtugustu grein þingskapa og stendur í hálfa klukkustund þá vill forseti geta þess að samkomulag er um að fundur í dag geti staðið lengur en þingsköp segja og gert er ráð fyrir að fleiri atkvæðagreiðslur verði síðar í dag skrá yfir framlögð þingskjöl liggur á borðum þingmanna